Salut redactarea acestui raport, pe fundalul modificării politicii nucleare mondiale, și a propunerii de directivă a Comisiei în acest domeniu. Insist asupra importanței unei aplicări corecte a principiului poluatorul plătește, după cum s a dovedit și în urma catastrofei din Japonia. Deși energia nucleară este atractivă din punct de vedere al costului redus, primează siguranța angajaților și a civililor. De aceea, susțin cooperarea dintre statele membre, în scopul unei depozitări în siguranță a deșeurilor nucleare. Transparența acestui proces determină și implicarea populației în stabilirea locului de depozitare și a altor detalii. S a demonstrat deja utilitatea programelor de cercetare regionale în domeniu.